Mein Kollege hat ja bereits nachgefragt, ob der Rat sich vorstellen kann, genau in diesem konkreten Fall nochmals mit der Regierung und den Verantwortlichen vor Ort Kontakt aufzunehmen. Deshalb noch einmal meine Frage an die Ratspräsidentschaft Kann sich die Ratspräsidentschaft in diesem konkreten Fall vorstellen, mit den Verantwortlichen vor Ort in Kontakt zu treten?